Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario Jourová, oggi, nella giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili, rinnoviamo alla Commissione europea la richiesta di politiche concrete per fermare questo disumano crimine. Un abuso vile che perpetua la sottomissione femminile lesionando permanentemente l'apparato riproduttivo e provocando, per tutta la vita della donna, dolore durante l'atto sessuale e spesso morte al momento del parto, colpendola nel corpo e nell'intimo, privandola del piacere stesso che può derivare dalla sessualità e trasformandola da essere umano ad un semplice contenitore di riproduzione ad